Delegacja polska popierała dotąd oryginalny tekst Komisji, ponieważ uznajemy, że rabowanie dzieł sztuki, zwłaszcza z terenów objętych konfliktami zbrojnymi, jest haniebnym procederem, który dodatkowo może służyć finansowaniu międzynarodowego terroryzmu.

nadmiernie rozszerzono zakres rozporządzenia o cały handel międzynarodowy, co może spowodować paraliż organów celnych. Nałożono też na Unię dodatkowe zobowiązania w postaci ochrony dziedzictwa kulturowego w państwach trzecich, co jest nieprecyzyjne i może na przykład implikować finansowanie podejrzanych projektów z budżetu Unii, co więcej bez odpowiedniego nadzoru nad nimi. Dodatkowo, co podnosi zwłaszcza Polska, brak jest na przykład odpowiedniego systemu teleinformatycznego do rejestrowania i procedowania deklaracji importowych.